Nový rámec by mal vychádzať z posilnenej zodpovednosti jednotlivých členských štátov za spoločné dohodnuté pravidlá a politiky a tiež zo spoľahlivejšieho rámca dohľadu nad národnými hospodárskymi politikami na úrovni Únie. Najmä skúsenosť posledných dvoch rokov potvrdila, že dosiahnutie silnej konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a dostupnosti pracovných miest si vyžaduje udržateľnú úroveň verejného deficitu a dlhu, reformy na odstránenie makroekonomických nerovnováh a rozhodnú stratégiu EÚ pre rast a zamestnanosť. Musím priznať určité osobné rozpaky nad zavádzaním administratívnych prvkov do ekonomických mechanizmov. Na druhej strane doterajšie skúsenosti ukazujú, že trhové mechanizmy nedokázali včas a pružne reagovať na negatívny vývoj, dôsledkom čoho je preklopenie dôsledkov finančnej krízy do dlhovej krízy.